Le Conseil a pris bonne note du fait que les négociations d'adhésion avec la Croatie ont beaucoup progressé et qu'elles entrent dans leur phase finale. L'Union européenne se félicite des efforts considérables consentis par la Croatie durant l'année écoulée et des progrès enregistrés, notamment en ce qui concerne le respect des critères fixés dans le cadre des négociations.

Il est essentiel que la Croatie, forte des progrès déjà accomplis, poursuive ses efforts en matière de réformes, en particulier dans des domaines fondamentaux tels que la justice et l'administration publique, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le respect des minorités et leur protection, y compris le retour des réfugiés et les poursuites relatives aux crimes de guerre ainsi que dans le domaine économique, afin de faire état d'un bilan convaincant dans ces domaines. La Présidence belge est déterminée, conformément à son programme de travail, à aider la Croatie à réaliser des progrès décisifs dans les négociations en clôturant le plus vite possible le plus de chapitres possible.